Monsieur le Président, mes chers collègues, la coopération policière entre les États membres et avec les pays tiers, ainsi que la surveillance de nos frontières sont devenues essentielles à l'heure où les phénomènes à la fois migratoires, d'asileet criminels préoccupent de plus en plus les populations européennes.

Cette diminution décidée par le Conseil lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel ne tient pas compte de la valeur ajoutée que peut apporter l'Europe dans la résolution de problèmes tels que le trafic d'êtres humains, le trafic de drogues ou la corruption.

Étant donné qu'une partie des ressources relèvera désormais de la gestion partagée, il faudra que les programmes nationaux correspondants soient parfaitement alignés sur les niveaux de priorité et les objectifs de l'Union européenne. En outre et pour conclure, la visibilité de la contribution financière de l'Union devra être assurée car les citoyens ne doivent pas ignorer ce que nous faisons pour protéger leur sécurité.